Si la baisse de notre déficit public est indispensable pour réduire notre dépendance aux marchés financiers, pour autant, tout cela ne doit pas se faire au détriment des retraités.

Ce scénario noir, nous nous battrons avec détermination pour que jamais il ne soit appliqué en France.